þetta loforð um þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu var ekki bara einhver hugarburður formanns sjálfstæðisflokksins heldur segir á blaðsíðu fimm í stefnuskrá flokksins fyrir síðustu alþingiskosningar með leyfi forseta þjóðin tekur ákvörðun um aðildarviðræður við e s b í þjóðaratkvæðagreiðslu á kjörtímabilinu það var prent í bæði ræðu og riti það var hamrað á þessu í kosningabaráttunni og það hefur verið farið yfir það aftur og aftur við erum hér að henda líflínu til sjálfstæðisflokksins þannig að hann geti þó að minnsta kosti borið höfuðið hátt gagnvart sínum kjósendum og líka gagnvart því ég held að þingmenn sjálfstæðisflokksins ættu ekki að

vegna þess að þeir eru í verulegum vanda meiri hluti þeirra kjósenda vilja sjá þjóðaratkvæðagreiðslu svona svik eru söguleg eins og fram hefur komið gagnvart þeirra kjósendum gagnvart þjóðinni og þetta er líka dónaskapur og eyðileggjandi fyrir pólitíkina í heild sinni þegar menn fara svona illa með